Le combat pour la libération de la femme en Arabie saoudite ne fait que commencer. L'Union européenne doit peser pour une évolution effective de ce pays, soumis à un système patriarcal d'une autre époque qui méconnaît le droit des femmes à être autonomes et à décider librement de leur vie quotidienne.